Ich habe gar keine andere Gelegenheit gehabt, als Sie jetzt darüber zu informieren. Bitte versetzen Sie sich in meine Lage Mich informiert heute Morgen ja nicht irgendwer, sondern der Kommissionspräsident, darüber, dass er laut seinen Dienststellen, die ihn informiert haben, Mitte November kein Geld mehr hat und er mich um ein beschleunigtes Verfahren bittet. Ich kann Ihnen diese Bitte hier nicht vorenthalten, deshalb habe ich das hier vorgetragen. Insofern bin ich über die eine oder andere Äußerung hier ein bisschen erstaunt.

Es ist mir bedauerlicherweise verboten, von diesem Sessel aus meine Kommentierung darüber abzugeben.

Das, was wir hier haben, Herr Speroni, ist das Resultat ihrer ach so heiß geliebten nationalen Regierungen. Es ist ja nicht das Europäische Parlament, das diese Vorgehensweise verfolgt.

Und Frau Zimmer, jetzt sage ich Ihnen noch etwas, ich habe das hier wiederholt gesagt Der Artikel 323 des Vertrags ist eindeutig. Die Organe insgesamt sind verpflichtet, der EU die Mittel zur Verfügung zu stellen, die wir für die Erfüllung der Aufgaben brauchen. Wenn diese Mittel nicht zur Verfügung gestellt sind, können wir keinen Haushalt in Kraft setzen. Und irgendwann wird dieser Punkt erreicht sein, wo wir das nicht mehr tun können, weil wir rechtlich verpflichtet sind, das nicht zu tun. Ich sage das noch einmal in aller Klarheit. Ich bekomme dafür auch immer viel Zustimmung, nur wenn dann der Moment kommt, ist erstaunlicherweise eine große Mehrheit in diesem Haus der Meinung, man müsse doch zahlen. Also würde ich schon darum bitten, dass wir relativ kohärent sind. Mein Vorschlag an Sie ist Folgender Ich habe Herrn Lamassoure gebeten, eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses einzuberufen, der prüft, ob dieser Nachtragshaushalt da ist. Wenn er dann da ist, kann er bewertet werden, und wenn er verabschiedet werden kann, dann ist es an Ihnen, dem Plenum,

machen. Ich möchte Sie nur bitten, dass Sie es dann auch tun, dass Sie die Entscheidung dann auch am Mittwoch oder Donnerstag treffen, ob Sie darüber abstimmen wollen oder nicht. Ich werde den jeweils amtierenden Vizepräsidenten bitten, den Punkt am Mittwoch, gegebenenfalls am Donnerstagmorgen zu Beginn hier aufzurufen, und dann entscheiden Sie, ob Sie darüber abstimmen wollen oder

Bei den 3,9 Milliarden gibt es überhaupt kein Diskutieren. Es ist völlig klar, dass ohne diesen Nachtragshaushalt 3,9 Milliarden der Haushalt 2014 nicht in Kraft gesetzt werden